Madame la Présidente, en ce jour, l'Union européenne s'ouvre à la démocratie participative. Ce n'est pas encore la démocratie directe, les citoyens ne décideront pas eux mêmes, mais ils gagnent le droit d'interpeller directement, publiquement, massivement, ceux qui décident en Europe, par dessus la tête de leur gouvernement et de leurs élus. Désormais, les citoyens ont le même droit d'initiative politique que celui dont disposent ici même le Conseil des ministres et le Parlement européen. Nous avons bénéficié, comme l'a dit Zita Gurmai, de l'excellent travail préparatoire conduit par le commissaire Šefčovič et ses équipes et du concours intelligent et efficace de la Présidence belge.

Qui pourra participer? Les citoyens, c'est à dire des personnes physiques, tous les citoyens, y compris, pourquoi pas, des élus, mais rien que des citoyens européens, le traité ne laissant pas de doute sur ce sujet. Le droit de participer à l'initiative citoyenne vient s'ajouter aux privilèges dont jouissent les citoyens en Europe. Qui pourra lancer l'initiative?

Qui contacter pour s'informer si l'on veut lancer une initiative? La Commission elle même publiera un guide de l'initiative citoyenne et créera un point de contact spécialisé.

la plus simple Une seule demande pour faire enregistrer l'initiative et pour faire juger de son admissibilité.

Le traité, tout le traité, rien que le traité, y compris la Charte des droits fondamentaux.

Une seule condition la totale transparence. Ceux que l'on invite à signer doivent savoir qui est derrière l'initiative. À eux alors, aux citoyens, de prendre leurs responsabilités. Quelles formalités de collecte des signatures? Les plus simples!

Bien entendu, le contrôle ne peut relever que des États membres mais nous avons veillé, comme l'a dit Mme Gurmai, à l'harmonisation maximale des formulaires.

C'est un sujet sur lequel le Parlement a beaucoup insisté. En effet, conformément au traité, c'est la Commission qui sera le seul juge de l'opportunité de donner ou de ne pas donner une suite législative à une initiative réussie. Il faut alors protéger la Commission contre une pression politique visant à multiplier les législations alors que l'Union réglemente déjà trop. Mais, parallèlement, il faut protéger les citoyens contre le risque d'absence de toute suite politique dans les cas où la Commission estimera qu'une législation supplémentaire est inopportune. D'où la création de deux droits nouveaux au profit des auteurs d'initiatives réussies le droit à être reçus par la Commission pour présenter leur motion et le droit au débat public, qui pourra avoir lieu devant le Parlement européen lui même. Au total, voilà une procédure simple, innovante, démocratique.